Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, io credo che in una vicenda così delicata, forse, convenga non utilizzare grandi argomenti politici che possano apparire strumentali ma limitarsi al buon senso siamo di fronte a una denuncia di possibile spionaggio, la prima cosa da fare è chiedere un'investigazione per verificare se esiste davvero quest'enorme problema di fronte a noi. Nel frattempo, si applichi il principio di precauzione. C'è un sospetto, si sospende la normativa della quale stiamo discutendo, se poi l'investigazione arriverà a conclusioni cogenti, ci dirà che siamo davanti davvero ad una violazione dei diritti individuali e collettivi così delicati, dovremo rimettere in discussione attraverso un atto di recesso l'accordo che era stato sottoscritto. Io non trovo alternative a questa semplice concatenazione indagine, sospensione e a fronte di un'eventuale verifica cogente del reato, recesso dall'accordo.